alþingismenn velkomna til þingfunda á ný eftir páskahlé samkvæmt þeim breytingum sem gerðar voru á þingsköpum fyrir áramót skiptum við tímanum frá jólahléi og fram til maíloka í tvær annir annars vegar vetrarþing sem lauk fyrir páska og svo vorþing sem hefst með þessum fundi ég vona að háttvirtir þingmenn hafi átt góða páska með fjölskyldum sínum en mér er kunnugt um að í þessu tveggja vikna þinghléi hafi þingmenn verið í önnum í sínum kjördæmum á ferðalögum